Madame la Présidente, mes premières pensées comme d'autres collègues l'ont dit vont évidemment à tous ceux qui sont tombés sous les balles à Maïdan, la semaine dernière. Je tiens à dire ici que toutes ces femmes et tous ces hommes, qui ont été prêts à donner leur vie à Kiev, l'ont fait au nom de valeurs dont ils sont aujourd'hui privés les valeurs d'État de droit, d'indépendance de la justice, de dignité humaine et de respect des libertés publiques et privées.

Elle aurait sans doute dû le faire dès le lendemain des événements du 30novembre. Mais il faut aussi noter que quand l'Europe se décide enfin à agir, qu'elle le fait avec cohérence, en parlant d'une seule voix et en prenant de bonnes décisions, à ce moment là, elle peut faire bouger les choses. C'est ce qu'elle a fait avec la décision du Conseil européen sur les sanctions et avec l'envoi d'une médiation européenne.

Ce que veulent les Ukrainiens, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, c'est écrire une page nouvelle de leur pays. Et quand ils tournent leur regard vers l'Europe, c'est parce qu'ils voient l'Europe comme un levier de progrès un levier de progrès démocratique, pour toutes ces valeurs dont nous venons de parler, et un levier de progrès économique.

Oui, il faut que nous soyons à leurs côtés, il faut que nous organisions une conférence des donateurs, il faut absolument une aide d'urgence, et il faut que nous les aidions à lutter contre la corruption qui a gangréné la classe politique ukrainienne.